virðulegi forseti ég stend hér og tala fyrir þessari þingsályktunartillögu í fjórða sinn þetta var held ég að ég megi segja mitt fyrsta þingmál sem ég var fyrsti flutningsmaður að þegar ég kom hérna inn á alþingi og hef lagt þessa þingsályktunartillögu fram á þremur og þetta er nú fjórða þingið ég held að allt sem ég skrifaði fyrir næstum því tveimur árum síðan standi enn þann dag í dag og ef eitthvað er hefur vandi fyrirtækja skýrst jafnvel meira núna undanfarna daga það kom fram í skýrslu eftirlitsnefndar um sértæka skuldaaðlögun sem skilaði núna nýlega skýrslu að það er eingöngu fimmtíu og eitt fyrirtæki sem sem hefur farið í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu á grunni þeirra reglna sem samtök fjármálafyrirtækja settu sér og sem sagt þessum úrræðum fjármálafyrirtækjanna nefndin bendir þar á nokkur atriði sem þeir telja að sé nauðsynlegt að bæta úr til þess að það sé hægt að aðstoða fleiri fyrirtæki þá tala þeir um meðal annars að það þurfi einhvers konar óháðan aðila til þess að virðismeta fyrirtæki og nauðsynlegt að stjórnvöld og samtök atvinnurekenda beiti sér fyrir því að slíkur farvegur verði búinn til

er náttúrlega mjög mikilvægt að það sé þá óháður aðili sem bæði eigendur fyrirtækisins og bankarnir geta treyst að það sé verið að meta verðmæti fyrirtækisins rétt það er hins vegar mín afstaða að við eigum að vera með svona ráðgjafarstofu hvort sem við erum í kreppu eða ekki hugmyndin varð nefnilega til áður en ég kom inn á þing áður en kreppan varð vegna þess að ég er sannfærð um það að ef við viljum að einstaklingar stofni fyrirtæki og við viljum aðstoða einstaklinga við að stofna fyrirtæki þurfum við líka að aðstoða einstaklinga þegar fyrirtækin lenda í örðugleikum það er nú þannig að ég held að ég hafi heyrt þá tölu hvort það sé fimm árum eftir að fyrirtæki er stofnað segjum að við séum með hundrað fyrirtæki að þá eru held ég um tíu sem eru þá eftir lifandi það er ekkert endilega út af því að fyrirtækin hafi verið illa rekin það getur verið vegna þess að það hafi verið hjónaskilnaður það getur verið að það hafi verið veikindi vegna þess að þegar við erum að tala um nýstofnuð fyrirtæki þar sem eru einstaklingar sem standa að stofnun fyrirtækjanna þá er það svo nátengt viðkomandi persónu og þess vegna er það þannig að það er ekki endilega þannig eins og virðist stundum vera viðhorfið hérna á íslandi að þeir sem lenda í örðugleikum með sitt fyrirtæki að það sé einhvern veginn þeim beint að kenna heldur geta það verið alls konar utanaðkomandi aðstæður sem orsaka það að fyrirtæki lendi í erfiðleikum hér á landi og að vísu í mörgum öðrum löndum líka virðist vera að við kennum fólki sem sagt hvar þú átt að skrá fyrirtækið við kennum því hvernig á að búa til markaðsáætlun viðskiptaáætlun en við kennum því ekki að þekkja einkenni

það árið tvö þúsund og tvö að það væri nauðsynlegt og það væri mjög mikilvægt fyrir samfélagið að við hjálpuðum fyrirtækjum að komast í gegnum erfiðleika endurskipulagningu gjaldþrot vegna þess að því fyrr sem við gerum það því minni kostnaður verður það fyrir

hans ástæðan fyrir því að ég vonast til þess að við sjáum að það er nauðsynlegt að vera með svona stoðkerfi fyrir fyrirtæki sem lenda í greiðsluörðugleikum vegna þess að þau munu gera það það er samasemmerki a milli þess að fyrirtæki séu stofnuð að einhver hluti af þeim lendir í erfiðleikum það er bara þannig meiri hluti þeirra meira að segja mun lenda í örðugleikum sumum er hægt

bendir hann á þennan talar hann um þennan vanda sem atvinnulífið stendur frammi fyrir það er þannig að hryggjarstykkið á íslandi í atvinnulífinu eru ekki stóru fyrirtækin þó að við viljum oft vera að tala mest um þau þau fá mesta athyglina hryggjarstykkið hins vegar í íslensku atvinnulífi eru lítil fyrirtæki og staðan er þannig að það er mjög lítið farið að gera eitthvað fyrir þessi fyrirtæki í bankakerfinu það urðu eitthvað níu hundruð og tíu

fyrirtækjum sem eru núna í greiðsluerfiðleikum og þurfa á aðstoð að halda gengislánadómurinn hefur aukið mjög óvissuna um það nákvæmlega hver staðan er og hún hefur líka leitt til þess að atvinnurekendur eru kannski líka tregari til þess að fara í gegnum endurskipulagningu á sínum fjárhag vegna þess að þeir telja jafnvel að bankakerfið sé að halda fram sé hreinlega ekki rétt að gefnu tilefni treysta þeir ekki bankakerfinu þess vegna held ég að það sé nauðsynlegt að samhliða því að við búum til svona stoðkerfi eða ráðgjöf fyrir feril til þess að taka á skuldavanda fyrirtækjanna þurfum við líka að skoða það hvernig hvort það sé nauðsynlegt að við setjum lagasetningu varðandi lán fyrirtækjanna að við skiljum þau ekki eftir eða hvort eins og við höfum verið að vonast eftir að það sé hægt að nota í gegnum einhvers konar svona batterí það mikinn þrýsting á bankana að þeir fari að skila þessum afskriftum áfram þangað sem þær eiga að fara samtök iðnaðarins segja að það þurfi að leggja einmitt sérstaka áherslu á lítil og meðalstór fyrirtæki og hér vil ég sérstaklega taka fram þetta er ekki kostnaður fyrir ríkið það hefur þegar komið fram að það eru það stórir afskriftasjóðir í bönkunum að það á að vera hægt að endurskipuleggja meira og minna öll fyrirtæki sem þurfa á því að halda það þarf hins vegar að búa til hraðvirkari farveg og bara tryggja það eins og raunar alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur lagt áherslu á að sá kostnaður lendi á þeim sem er þegar búinn að fá ákveðinn sjóð til þess að dekka þær afskriftir

kannski taka fram að náttúrlega meginhlutann kannski af mínum þingferli hef ég verið að tala fyrir því að fara í almenna leiðréttingu á skuldum einstaklinga heimilanna en ég held að við gerum okkur öll grein fyrir því að það er til lítils að lækka skuldir einstaklings ef hann hefur enga vinnu þannig að undirstaðan fyrir velferðina hér á íslandi undirstaðan fyrir því að við náum að halda að byggja okkur upp að við náum að auka hagvöxtinn eins og við þurfum er það að við náum að endurskipuleggja fjárhag fyrirtækjanna að við gerum okkur grein fyrir því hvaða fyrirtæki eru lífvænleg hvaða fyrirtæki það eru sem við getum bjargað og hin fyrirtækin fari þá í þrot

það er raunar bara alveg sláandi þegar maður fer í gegnum þessar glærur hvað þessi hagsmunasamtök hafa miklar áhyggjur af stöðunni hjá þessum minni fyrirtækjum það eru líka hérna ábendingar sem ég held að sé mjög mikilsvert að þar sem ég hef í hyggju að vísa þessu máli ég hef að vísu

rökstuðningurinn fyrir því er sá að undir viðskiptanefnd fellur fjármálakerfið ég tel að það sé líka nauðsynlegt til þess að við getum átt hér heilbrigt bankakerfi til þess að við getum verið með sterkt fjármálakerfi þurfum við að klára að endurskipuleggja þessi fyrirtæki við þurfum að ná að koma þeim út úr bankakerfinu í raun og veru að þau séu ekki lengur í fanginu á bönkunum og bankarnir geti farið að hætta að vera einhvers konar hvað á maður að kalla það fjárhagslegar endurskipulagningarstofnanir yfir í það að verða þær þjónustustofnanir sem þær eiga að vera þær eiga ekki að vera í því að vera að velta fyrir sér hvort þær eigi að taka yfir fyrirtæki og selja þau síðan einhverjum öðrum heldur eiga þau að vera í því að styðja sína viðskiptavini koma fjármagni yfir til þeirra sem geta gert sem mest úr því og bankakerfið verður aldrei sterkara en fjárhagur fyrirtækja og heimila leyfir þeir eru þjónustustofnun fyrir samfélagið og til þess að þeir geti lifað af þarf að endurreisa atvinnulífið vandinn hins vegar sem manni hefur kannski fundist er sá að hagsmunir núverandi eigenda og þá er ég ekki að tala um ríkið heldur kröfuhafana þeir eru þá eigendur tveggja bankanna og raunar minni fjármálastofnana líka að þeir hafa ekkert endilega þessi langtímasjónarmið í huga sem við höfum þannig að þess vegna held ég að það sé líka enn meiri ástæða til að hið opinbera fari að skipta sér af fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækjanna ég vona því svo sannarlega að þetta verði í síðasta skipti sem ég standi hér og tali fyrir þessari tillögu og hún fari hér í gegn mér til mikillar ánægju hefur flutningsmönnum fjölgað í hvert einasta skipti sem ég hef lagt hana fram ég var hins vegar mjög miður mín yfir því að sjálfstæðismenn ákváðu núna í fyrsta skipti að vera ekki á tillögunni og ég veit ekki hvort það sem sagt endurspeglar kannski ákveðna stefnubreytingu hjá þeim að vilja leggja meiri áherslu á stærri fyrirtækin það eru náttúrlega svo sem líka þekkt ákveðin tengsl sjálfstæðisflokksins við lögfræðistéttina og það getur vel verið að það kannski hafi spilað eitthvað inn í í þessu tilviki en ég vona að þeir endurskoði hug sinn og taki undir þessa tillögu og